Bardzo się cieszę, że w tym wypadku mamy nie nową dyrektywę, tylko jest możliwość znowelizowania poprzedniej.

Z jednej strony wiemy dobrze, że te anachroniczne systemy poboru opłat powinny przejść do lamusa. Są one kosztowne, są niewygodne, powodują także bardzo często zwiększanie korków, krótko mówiąc, przed miejscami ich poboru. Natomiast to, co też jest ważne, to żebyśmy cały czas pamiętali o kompatybilności, spójności systemu, pewnej wygodzie dla tych wszystkich, którzy poruszają się także przez mniejsze państwa, dlatego że ten tranzyt w wielu wypadkach potrafi być naprawdę uciążliwy. No i jedna rzecz istotna, która mam nadzieję będzie zastosowana poprzez wprowadzenie systemów informatycznych, po prostu nieuchronność ponoszenia tych opłat, likwidacja rozmaitych luk.